La Unión Europea anunció que no firmaría acuerdos comerciales con países que no ratificasen el Acuerdo de París. Hace unas semanas este Parlamento declaraba la emergencia climática, y hace unos días la Comisión presentaba un pomposo pero todo, todo esto, es papel mojado cuando hablamos de comercio al servicio de las multinacionales. La Unión Europea sigue negociando con el Gobierno negacionista, misógino y ultraderechista de Bolsonaro, un acuerdo comercial con Mercosur, un caso más de la hipocresía que rige la política económica europea. Declarar la emergencia climática es incompatible con un acuerdo que favorece la agroindustria intensiva, el extractivismo y la deforestación, y que además aumentará la persecución de las y los defensores de derechos humanos en Brasil, como hoy han denunciado en esta Cámara los finalistas del Premio Sájarov. Si la pregunta es si es compatible este Acuerdo de Mercosur con el new green deal la respuesta es no.